Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Président, tout d'abord je tiens à féliciter le président du Conseil européen, Charles Michel, pour sa détermination à forger un compromis et surtout, Charles, pour avoir cultivé une relation de confiance avec le Parlement européen, essentielle pour ce que nous devons faire ensemble on doit le dire. En quelques semaines seulement, l'Europe est parvenue à faire preuve d'une solidarité sans précédent nous mettons en place un emprunt commun, que nous allons devoir rembourser ensemble, pour répondre à une des pires crises jamais connues.

Mais la dimension historique car c'est bien une dimension historique de cet accord au Conseil ne doit pas nous empêcher de comparer ce qui est sur la table avec nos propres ambitions pour l'Europe et nos propres ambitions pour l'euro le Conseil préfère accorder la priorité au Fonds européen pour financer davantage de programmes nationaux au détriment des programmes de l'Union. Cette logique favorable aux intérêts nationaux ne doit pas miner notre capacité à développer une stratégie d'investissement véritablement européenne. Ce programme, cette dette européenne que nous allons devoir rembourser ensemble, n'a pas de sens si nous ne finançons pas des vrais projets européens.

Enfin mon groupe marquera son accord final si, et seulement si, le paquet contient des garanties solides quant à la capacité à lier le Fonds européen au respect de l'État de droit

Nos futurs sont communs, tout comme le sont nos défis, nos échecs, nos réussites. La conférence sur l'avenir de l'Europe doit devenir l'occasion de redéfinir la gouvernance et faire primer l'intérêt des Européens dans le but unique de faire vivre la magie du projet européen, comme vous l'avez bien dit.